Abermals haben wir Gelegenheit, uns über die Fragen der Rechtsstaatlichkeit auszutauschen. Ich möchte es am Anfang kurz machen, will aber doch noch einmal an konkreten Beispielen darauf hinweisen, wie ernst es auch dem Rat, wie ernst es der deutschen EU Ratspräsidentschaft ist, aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen und es besser zu machen. Denn noch einmal Rechtsstaatlichkeit ist nicht nur ein Leitprinzip, dem sich die Organe und Institutionen der Europäischen Union unterzuordnen haben. Nein, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit gilt für alle Mitgliedstaaten ausnahmslos. Ich bin deshalb und ich will das noch mal hervorheben sehr, sehr dankbar, dass wir nun auch im Rat die Chance haben, einen großen Schritt voranzukommen, um eben dieses Gemeinsame bei den Werten, beim Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, bei der demokratischen Kultur hervorzuheben und nicht alleine das, was uns derzeit leider trennt. Dabei spielt der neue Rechtsstaatscheck auf Grundlage des Kommissionsberichts eine ganz zentrale Rolle. Wir werden jetzt im Oktober eine erste Aussprache herbeiführen, wo es um die generelle Situation der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union geht, und wir als Ratspräsidentschaft haben dann vorgeschlagen, jedes Land im Einzelnen zu überprüfen. Damit es zu einer fundierten, objektiven, nichtdiskriminierenden Aussprache kommt, die aber auch faktenbasiert ist, werden wir mit fünf Mitgliedstaaten beginnen.

Damit werden wir auch noch einmal über die Lage in dem Land reden, das heute auch Gegenstand Ihrer Debatte ist. Ich nehme Ihre Anregungen und Ihre Hinweise sehr gerne mit, auch als Zeichen, dass Sie mit uns der Auffassung sind, dass Rechtsstaatlichkeit eben eine Verpflichtung für alle ist und nicht nur für einige wenige.